Señora presidenta, señor alto representante, la presentación de este informe es importante este año, porque cierra, además, una hoja de ruta de la estrategia para la democracia y los derechos humanos. Hay aspectos positivos —usted los ha citado— pero hay enormes elementos negativos en este informe.

Pero quisiera señalar que 2019 se destaca como un año muy malo, porque ha sido un año muy bueno para el populismo un populismo que avanza, deteriora las democracias, las hace más frágiles y, por lo tanto, deteriora los derechos humanos y las libertades. Cada vez, además, estamos viendo que el debilitamiento de nuestras democracias se produce desde dentro, utilizando las instituciones democráticas para generar regímenes autocráticos. Y lo hacen —lo vemos, lo estamos viendo— atacando al Poder Judicial, atacando a la prensa, la libertad de prensa fundamental. Por eso, señor alto representante, los demócratas no podemos permitir en ningún caso que se naturalice el insulto, el acoso, la persecución a la prensa.

Por ello, para que realmente Europa sea una Europa asertiva, eficaz, coherente con los derechos humanos, tenemos que trabajar en estos momentos más que nunca por el multilateralismo, y eso significa defender la legalidad internacional, porque defendiéndola defendemos los derechos de todos.